Ce Parlement européen était à chaque fois au rendez vous avec les commissions TAXE 1, TAXE 2 et, aujourd'hui, PANA.

Langen et à l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué au rapport que nous évoquons ce matin. Si les travaux de la commission PANA trouvent aujourd'hui un aboutissement, je souhaite ardemment que les dynamiques qu'ils ont portées se prolongent. Je sais que votre Parlement, à cet égard, souhaite poursuivre ses travaux. Il le fera avec le soutien total de la Commission et avec le mien en particulier. En matière de fraude et d'évasion fiscales, le travail n'est en effet pas fini, et j'irais même plus loin il n'est jamais fini et ne sera jamais fini.

Cela appellera une nouvelle réponse déterminée de nos institutions, de la Commission et du Parlement, en particulier.

Ce serait d'autant plus regrettable que la Commission européenne et le Parlement ont travaillé comme vous le savez en étroite collaboration, pour ne pas dire main dans la main, avec la commission PANA comme avec ses prédécesseurs. Il y a deux semaines encore, j'étais moi même devant la commission PANA pour faire le point sur nos avancées après avoir longuement échangé avec la commission ECON sur notre agenda fiscal. Ce que je peux dire, trois ans après l'entrée en vigueur de cette nouvelle commission, c'est que cette collaboration a porté ses fruits nous avons déjà imposé un changement complet de paradigme. Nous sommes passés pendant ces années c'est d'ailleurs un mouvement international de la culture du secret à celle de la transparence, du cloisonnement à la coopération entre administrations. Cela n'avait jamais été fait auparavant.

Nous avons pu faire tout cela grâce à votre soutien et grâce à notre travail commun. Je forme donc un vœu c'est que, demain, nous puissions poursuivre dans cette voie et même l'approfondir. C'est le Parlement comme tout Parlement qui doit décider de l'organisation de ses travaux, de la forme qu'ils prendront. Pour avancer encore, nous nous inspirons, bien sûr, de vos propositions, qui font un écho au rôle moteur que nous voulons, que je veux continuer à jouer à vos côtés contre la fraude et l'évasion fiscales. Je vais donc commencer par revenir sur certaines de vos propositions pour montrer comment d'ores et déjà les agendas et les priorités de nos institutions convergent, et puis aussi montrer comment nous pouvons aller plus loin. Je vais les classer sommairement en deux ensembles les actions qui visent à faire de l'échange d'informations entre administrations fiscales la norme et celles qui visent à pousser la transparence jusque dans les moindres détails et dans les moindres recoins. Nous le savons tous, l'échange automatique d'informations est crucial pour empêcher les multinationales et certains contribuables, en général fortunés, de faire leur marché entre les codes des impôts nationaux. Votre rapport souligne, à juste titre, qu'il faut renforcer encore notre système sur ce point. Des progrès majeurs sont déjà visibles sur le terrain, avec la généralisation de l'échange automatique d'informations. Celui ci a commencé à s'appliquer pour certaines catégories de revenus en

Quand la mise en œuvre est défaillante, la Commission n'hésite pas et n'hésitera pas à intervenir.

3. Idem pour la quatrième directive antiblanchiment nous avons déjà engagé des procédures d'infraction à l'encontre de 16 États membres pour défaut de transposition. Chacun doit bien sûr faire son travail pour que les résultats soient au rendez-vous à toutes les étapes proposition, adoption et transposition effective sur le terrain. Évidemment, cette tâche n'est pas terminée. Plusieurs chantiers sont ouverts et lancés pour faire progresser encore l'échange automatique d'informations. J'ai ainsi présenté, il y a moins de 15 jours, une proposition pour développer la coopération et la confiance entre administrations européennes pour enquêter plus efficacement sur les cas de fraude à la TVA. Vous savez que cette fraude à la TVA, notamment transfrontalière, est passive et qu'elle représente 50 milliards d'euros de pertes pour nos budgets nationaux au profit de la criminalité organisée et sans doute aussi du financement du terrorisme.

Nous devons proposer de renforcer les pouvoirs de ce qu'on appelle Eurofisc, qui est aussi la coopération entre l'administration fiscale et douanière, leurs partenaires européens, tels qu'Europol, OLAF et le tout nouveau Parquet européen. Je sais que, en procédant de la sorte, nous marchons un peu sur les plates bandes de la souveraineté des administrations fiscales et qu'il y aura des résistances. Pourtant, si on ne passe pas de la culture du chacun pour soi à une culture de coopération et de transparence, aussi entre administrations, alors on ne fait pas son travail. Je lance donc à nos États membres et à leurs administrations fiscales le message fort selon lequel il faut que cette coopération prenne place. Votre rapport mentionne aussi la coopération entre les cellules de renseignement financier qui jouent un rôle essentiel. La Commission a publié, en juin, un rapport et des recommandations qui identifient tous les obstacles à cette coopération. Nous soutiendrons activement les travaux de la plateforme des cellules de renseignement financier.

Les Panama Papers et plus encore les Paradise Papers ont mis en évidence le rôle des intermédiaires dans les montages d'évasion et d'optimisation fiscales.

plus loin. C'est pourquoi il faut examiner les effets immédiats de l'adoption de la liste et son impact sur le déclenchement du Fonds européen de développement durable, sur celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques ou plus largement sur la régulation financière de l'Union. Il faut trancher ces questions

européens cela vaut aussi pour les institutions financières internationales, comme la BEI ou la BERD. Je demande aussi j'en finis, Monsieur le Président aux États membres d'enfermer le suivi de ces premières étapes dans un calendrier à la fois serré et précis. Dans trois mois, nous devrions examiner la situation des pays touchés par les ouragans nous leur avons donné un délai, il faut ensuite examiner cas par cas. Dans six mois, nous devons réexaminer l'ensemble des engagements et nous assurer qu'ils sont tenus. Dans un an, il faudra revoir la liste en faisant sortir ceux qui ont tenu leurs engagements c'est bien le but et ajouter ceux qui n'ont pas tenu parole. Je sais que, sur certains bancs je les comprends d'autant mieux que je partage cela et au delà de cet hémicycle, certains espéraient davantage de cette liste. Je partage ces attentes, mais je crois qu'il faut prendre cette liste pour ce qu'elle est une première étape positive et aller plus loin. Je sais qu'au passage se pose la question de nos propres États membres. Je le redis ici devant le Parlement je sais que cela ne fait pas un tabac médiatique, mais c'est la vérité on ne peut pas comparer la situation d'un quelconque pays de l'Union européenne avec tel ou tel paradis fiscal, c'est-à-dire systémique et systématique qui figure sur notre liste. Mais il y a des pratiques, dans nos États membres, qui doivent être combattues, et dire qu'ils ne sont pas des paradis fiscaux ne signifie pas qu'il faut laisser ces pratiques continuer à se perpétuer tranquillement.

plus long. Il est très exhaustif, mais je tenais à rappeler les grandes lignes du travail que nous accomplissons pour garantir une taxation plus efficace et plus juste dans l'Union européenne, conformément aux attentes de nos concitoyens et à vos recommandations. Je sais aussi que, vous, comme moi, nous savons que, pour aller plus loin, il faudra aussi changer la règle du jeu et passer du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée. Tout cela, votre rapport le dit ou le suggère, et je vous remercie. Je vous redis toute ma disponibilité pour continuer à collaborer pleinement avec votre assemblée dans la lutte contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales. Je sais que, dans ce combat, la Commission et le Parlement avancent, encore une